narekovala bom recept za domačo pico. In sicer: najprej, vzameš tristo gramov moke, lahko je bela, lahko dodaš še malo polnozrnate. Nato, tej moki dodam malo, malo soli, ma čisto včasih pikico sladkorja, potem pa uporabim kar suhi kvas, ker običajno svežega kvasa nimam doma. nato posebno še dodam, origano in nato dodajam toplo vodo. Najprej zmešam malo z žlico, potem pa na koncu še zgnetem, da dobim lepo testo. To testo nato čisto malo ob robovih, dodam olje, da se ne sprime na posodo, in pokrijem s krpo. Tako pokrito posodo dam nekam na toplo in pustim vzhajati vsaj enih dvajset do trideset minut, lahko pa tudi malo dlje, če imam čas. Ta čas pripravim vse sestavine za pico. torej, pelate ali kečap, nato narežem, salamo, običajno suho salamo, in pa naribam sir. Kadar je testo vzhajano, ga razporedim na pekaču. Gor dam kečap, nato še poturim malo suhega origana, nato dam gor sir in na sir položim, salame. Kot dodatek včasih dodam še nekaj pikantne, začimbe oziroma feferone in, in nato dam to v pečico, pri dvesto do dvesto deset stopinj Celzija. Peče se približno dvajset do trideset minut. Zadnjih dobrih pet minut na jajčko dam še gor, na pico dam gor še jajčko. In nato po petih minutah pico vzamem ven, počakam minutko, da se lažje reže, in si jo postrežem.